Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, la dimensione della diplomazia economica è parte integrante della natura del nostro continente. Il nostro continente è fatto per proporsi e l'ambito economico è sempre stato l'ambito attraverso il quale l'Europa ha raccontato al mondo un modello di sviluppo forte, solido, sostenibile, fondato su una grande creatività dei nostri imprenditori e dei nostri cittadini in generale e, dall'altro, sulla grande consapevolezza che per costruire sviluppo economico ci vuole rispetto della persona. Quindi, creatività e capacità di costruire anche un modello sociale all'altezza, per cui in Europa è bello intraprendere ed è bello lavorare. Ma per fare diplomazia economica bisogna conoscersi bene, sapere in cosa siamo forti, conoscersi e difendersi per proporsi. Noi siamo i migliori nella manifattura e non abbiamo una grande quantità di materie prime. Quindi, una prima strategia nella costruzione di una vera diplomazia economica è associare la nostra capacità produttiva alla forza di paesi che hanno materie prime e con loro procedere a braccetto. Ad esempio, la grande sfida del Mediterraneo è una sfida all'interno della quale la nostra diplomazia economica può giocare un ruolo eccezionale. Quindi grandi relazioni e grande capacità di proposta, difendersi proponendosi, e in questa partita costruire una classe dirigente di diplomatici economici che diano una mano ai nostri imprenditori che storicamente ci hanno rappresentato nel mondo.